ég þakka háttvirtum þingmanni þetta svar mig langar að nota þetta tækifæri til að skora á fulltrúa í viðskiptanefnd sem hér eru að bæta verklagið í nefndinni og sameinast um þessi verkefni sem fyrir nefndinni liggja